Daar was door een enkeling zelfs beklag over, omdat de rol te beperkt zou zijn.

Ik begrijp dat, maar dat is voor mij juist een reden te meer om aan deze collega's te zeggen steun morgen bij de stemming mijn niet wetgevingsresolutie, want daarmee gaan we juist een aantal punten en stappen zetten om de rol van het EP te versterken. Dus voeg morgen bij de stemming de daad bij het woord.

Ook dat begrijp ik.

te beschermen de drempels die erin zijn opgenomen zijn vrij laag, dus we weten dat al heel snel actie nodig is om de haaien beter te beschermen.

Ik heb een tekst voorgesteld die gewoon wat scherper is om de betrokkenheid van het Parlement juist op dit punt van de haaien te onderstrepen.